Czy wina nie leży również po naszej stronie? To znaczy, że nasza oferta, oferta Unii Europejskiej była w stosunku do oferty Putina za słaba, ponieważ Putin miał realną groźbę i realne pieniądze.